Zuerst einmal ein Dankeschön an die Kollegen, die an diesem Projekt so intensiv gearbeitet haben, insbesondere an den Kollegen Vidal Quadras. Das ist der Beweis dafür, dass die europäische Politik in der Lage ist, auf Krisen zu reagieren und Lösungen anzubieten, die weiterhelfen. Wir haben mehrfach diese Versorgungssicherheitssituationen gehabt. Das Problem der Versorgungssicherheit ist damit klarer und deutlicher geworden. Wir sind gezwungen worden zu handeln, und wir haben gehandelt. Wir haben Lösungen gefunden, die nicht einfach waren, die auch neue Instrumente bedeuten und die und das finde ich das Interessante daran eben nicht nur Infrastrukturstandards in Europa, nicht nur gemeinsame Regeln für Präventions und Notfallpläne schaffen, nicht nur die Gewissheit auf die der Kommissar eben zu Recht hingewiesen hat bieten, dass wir in Zukunft den Menschen 30 Tage Sicherheit anbieten können, sondern auch gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, Kompromisse auszuloten, die dann zu aktionsfähigen Lösungen führen das war mühsam auf der Strecke, aber es zeigt sich jetzt, dass sowohl die Rolle und die Verantwortung der Unternehmen im Mittelpunkt stehen, die Netze bauen, die für Netze verantwortlich sind, als

Genauso wichtig ist der Hinweis darauf, dass Mitgliedstaaten auch ihre Verantwortung wahrnehmen müssen, aber wenn da die Lösungen nicht zu finden sind, eben die Kommission eine zusätzliche Aufgabe bekommt die Kommission, die gestärkt ist, die aber nicht allein entscheidet, sondern dann entscheidet, wenn andere Lösungen nicht mehr möglich sind, oder die das letzte Wort hat. Also Flexibilität, Lösungen, die die Belastungen in überschaubaren Grenzen halten, die last, but not least aber dafür sorgen, dass es Lösungen gibt, und das ist die gute Nachricht aus Brüssel für die Menschen in Europa.